Deux questions, deux réponses. À la première question bien sûr il y a eu, jusqu'ici et encore aujourd'hui, un certain nombre de disparités dans les normes comptables.

Quant à la souplesse par rapport à la marge de 3 vous savez, la souplesse, on est vraiment en train de la connaître, on la connaît depuis 2009, on vient de la connaître en 2010, on la connaîtra encore en 2011 et en 2012 pour permettre à nos différents États de revenir dans cette saine logique budgétaire parce que si on voulait appliquer avec rigueur, et seulement avec rigueur, cette marge de 3 on serait quasiment tous, cette année par exemple, en dehors de ce plan de rigueur budgétaire, ce n'est pas le cas. Je pense que les institutions européennes ont bien compris qu'il fallait laisser, par rapport à la crise notamment et aux États membres, du temps avant de retrouver cette stabilité budgétaire, cet équilibre budgétaire à l'horizon

Que le déséquilibre soit Nord Sud ou qu'il soit entre des États membres qui ont plutôt capitalisé sur, notamment, les aides fournies par l'Union européenne pour développer leur économie, développer leur tissu de productivité, développer l'emploi et d'autres qui l'ont moins fait, je pense que l'Union européenne est là effectivement pour préserver cette cohérence, cette cohésion.

Vous évoquez le déséquilibre Nord Sud, je ne suis pas sûr que ce soit le seul déséquilibre qui existe au sein de l'Union européenne.